Neviem, aké konanie sa môže v islamskom svete vyhodnotiť ako urážka islamu, ale príklady zabíjania ochrancov ľudských práv a náboženských slobôd v Pakistane, ako aj v iných islamských krajinách nám ukazujú, že niektorí islamskí duchovní považujú naše civilizačné hodnoty, ktoré dávajú ľuďom širokú slobodu rozhodovania, za ohrozenie ich viery a neváhajú vyhlásiť podľa svojho práva fatvu na každého, kto sa otvorene domáha dodržiavania ľudských práv a občianskych slobôd na ich území.

Obeťami, ktoré majú zastrašiť nielen pakistanský ľud, aby sa domáhal väčšej slobody, ale aj politikov spravujúcich túto krajinu, aby nereformovali politický systém a rešpektovali akési pravidlá z čias hlbokého stredoveku. Ak však nechceme stavať reformných politikov v islamských krajinách do konfliktu s ich cirkevnými autoritami, mali by sme sa, myslím si, usilovať nájsť platformu na konštruktívny dialóg s islamskými duchovnými o pokojnom súžití civilizácií...